Een prima zaak, want OLAF functioneert niet.

Als echter het antifraudebureau al niet meer werkt, dan wordt het wel heel moeilijk om die bewering serieus te nemen. Ik weet het uit eigen ervaring na het melden van een fraudegeval in een land hier ver, ver vandaan.

Zo liggen er nog honderden zaken te wachten op de burelen van OLAF, maar ik heb er een hard hoofd in dat die ooit correct zullen worden afgewerkt. We moeten vandaag dus niet spreken over een beter OLAF of een andere werkwijze, maar over het stopzetten van het EU circus hier. Dat scheelt een enorme hoeveelheid geld en dan wordt er automatisch en allemachtig veel fraude voorkomen.